Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A magyar nemzet sajnálatos módon közvetlenül is megtapasztalhatta a nukleáris balesetből adódó súlyos élelmiszer szennyezettséget a csernobili katasztrófa idején. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a csernobili katasztrófához hasonló szörnyűség még egyszer ne fordulhasson elő. Ennek a megelőzésnek az egyik eleme, hogy rendkívül szigorúan kell ellenőrizni a már meglévő és működő atomerőműveket. A jövő szempontjából azonban azt látom elfogadhatónak, ha a megújuló energiaforrásokra helyezzük a hangsúlyt, és semmiképpen sem növeljük, hanem a lehető legnagyobb mértékben visszaszorítjuk az atomenergia szerepét az energiaellátásban. Ez egyébként az Európa Unió számára az energiabiztonság tekintetében is elengedhetetlen.

Nekünk nem az atomenergia ipart kell támogatni és azt kell figyelembe venni, hanem csakis az európai emberek, a választópolgárainknak az egészségét, hogy mi jó nekik és mi rossz nekik. Fontosnak tartom egy vészforgatókönyv kialakítását egy esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetre, de elsődleges feladatunknak egyértelműen a kockázatok csökkentését, sőt minimalizálását látom. Ez megvalósítható, csak politikai akarat és megfelelő elszántság kell hozzá képviselőtársaim részéről is.